Madame la Présidente, Madame la Commissaire, j'ai pris l'habitude de me faire l'écho, en plénière, des questions, des interpellations des Européens et des Européennes Nous courons à la catastrophe.

C'est à se demander si nos décideurs politiques ont des enfants et des petits enfants.

Des appels comme celui là, Madame la Commissaire, nous en recevons des dizaines. Nous recevons des dizaines de courriels, les pétitions pleuvent, et même une initiative citoyenne européenne, qui vient d'être enregistrée par votre Commission. C'est une catastrophe, une vraie catastrophe qui se profile.

ce sont les chiffres de l'ONU. Quatre espèces végétales sur cinq dépendent de cette pollinisation, les fruits et les légumes en tête nous n'en avons pas encore parlé. C'est donc notre alimentation que nous regardons disparaître avec nos abeilles, nos papillons, nos coléoptères. L'initiative européenne pour les pollinisateurs, que vous nous présentez et qui a été initiée par votre prédécesseur, le commissaire Vella, est un signal positif. Je fais partie de ceux qui la demandaient avec insistance depuis 2016, mais il faut faire plus. Les causes de ce déclin, elles sont connues. Alors, nous devons agir sur chacune d'entre elles et tout de suite. La disparition des habitats, d'abord, les habitats des pollinisateurs créer des obligations de couloirs de nectar entre les cultures, par exemple. Les pesticides interdire les néonicotinoïdes, fixer des obligations de réduction des autres substances les plus nocives et développer en parallèle des alternatives chimiques plus sûres, et non chimiques, bien sûr, pour les agriculteurs. Même chose maintenant pour les espèces invasives la pollution environnementale, le réchauffement climatique, des objectifs clairs et des obligations. En bref, Madame la Commissaire, Monsieur le Président, plus d'ambition et des mesures concrètes, maintenant. Et le Parlement, notre Parlement, vous soutiendra.